við mælum fyrir máli um

til og frá vinnu umfram ákveðna upphæð sem er hundrað áttatíu þúsund krónur á ári en þó aldrei hærri en

heimilað og sett inn í löggjöfina um tekjuskatt til þess að sannanlegur útlagður kostnaður við atvinnusókn einstaklinga megi dragast frá tekjum áður en skattlagt er en þó innan þessa ramma

og ekki er heimilt að draga frá hærri upphæð heldur en sex hundruð þúsund krónur þetta frumvarp hefur áður komið í sali alþingis og verið farið yfir það

og ýmsir tekið til máls um þetta mál en efnislega er lagt til eins og áður sagði að kostnaður manna við ferðir til og frá vinnu verði frádráttarbær frá tekjum áður en til skattlagningar kemur en þó með áðurgreindum lágmörkum og hámörkum við framkvæmd ákvæðisins er gert ráð fyrir að sambærilegar reglur gildi um sönnun á útlögðum kostnaði og gilda um sönnun á kostnaði á móti ökutækjastyrk eins og hann er í dag það er að kostnaður verður að vera sannaður það verður að færa sönnur fyrir því að kostnaðurinn hafi verið greiddur vegna atvinnusóknarinnar til þess að það fáist viðurkennt að hann megi draga frá tekjum áður en skattlagt er

þekkt reglan um ökutækjastyrk en þar sem menn færa sönnur á það hvaða kostnað þeir hafa á móti greiddum ökutækjastyrk sem einhver annar greiðir þá atvinnurekandi oftast nær og launþeginn sem ferðast þá og fær þennan styrk greiddan þarf að sýna fram á það hvaða kostnað hann hefur af ferðalaginu og svo framvegis og ef sá kostnaður er ekki jafnhár ökutækjastyrknum og sannaður sem slíkur þannig að mark sé tekið á þá er það sem á milli ber skattlagt sem tekjur á viðkomandi launþega þannig að þetta fyrirkomulag er algerlega þekkt í kerfinu þó að það sé auðvitað háð þeirri reglu að það sé annar sem leggi fjármunina út heldur en viðkomandi launþegi sem þarf hins vegar að sanna kostnaðinn í þessu tilviki er hins vegar verið að leggja það til hæstvirtur forseti að launþegi sem leggur út sérstakan kostnað við það að sækja atvinnu megi draga þann kostnað frá tekjum áður en skattlagt er sem er í rauninni sama meðferðin eins og er um ökutækjastyrkinn eins og hann er greiddur í dag svo framarlega sem menn sanna það að þeir hafi kostnað á móti ökutækjastyrk og ég veit að við alþingismenn þekkjum þetta fyrirbæri ágætlega enda fáum við greiddan ökutækjastyrk ef við erum á ferðalögum í samræmi við atvinnu okkar í þessu frumvarpi er þess auðvitað krafist að það sé sönnunarbyrði fyrir útlögðum kostnaði og er auðvitað alveg sjálfsagt auðvitað verður það að gera ef menn geta ekki sannað kostnaðinn eiga þeir ekki rétt á að nýta sér þetta ákvæði sem hér er lagt til það má hins vegar kannski segja hæstvirtur forseti að það megi bæta inn í þessa tillögu annarri hugsun ef menn vildu setja þessu skýrari ramma því það er auðvitað svo að það er venja íslendinga langflestra að ferðast að og frá vinnu akandi á eigin bifreiðum mjög margir og einkum þegar menn eru að fara kannski lengri vegalengdir þá eru menn á sínum eigin bíl ef menn vildu hafa utan um þetta ákvæði skýrari reglur og kannski þannig hugsað þá að það nýttist betur þeim sem þurfa raunverulega að fara um langan veg vegna atvinnusóknar sinnar þá væri auðvitað hægt að hafa einhverja lágmarkskílómetraviðmiðun inni í slíku ákvæði sem væri þá viðbótartakmörkunarákvæði við þær upphæðir sem hér eru settar þannig að atvinnusóknin fengist ekki viðurkennd nema hún væri þá umfram ákveðin ferðalög til og frá vinnu ég hygg til dæmis að atvinnusókn til alþingis frá reykjanesbæ sé viðurkennd sem slík og frá akranesi svo eitthvert dæmi séu tekin um viðmiðunarreglur sem þekktar eru í stjórnkerfinu okkar þannig að það væri auðvitað ekkert því til fyrirstöðu að ræða þann möguleika í háttvirtri nefnd að skoða slíkt viðbótarákvæði þar sem meginhluti íslendinga ferðast til og frá vinnu eins og áður sagði á eigin bifreið eða þá að menn taka sig saman og ferðast kannski tveir eða þrír saman í bifreiðum um langan veg ef um atvinnusókn á milli byggðarlaga er að ræða ég held að þetta sé eitthvað sem nefndin væntanlega mun skoða og kann að vera fullkomlega eðlilegt að setja einhverja slíka viðmiðun inn til að marka þennan ramma betur og kannski líka til að ná fram enn frekar þeirri hugsun sem í frumvarpinu er að reyna að efla atvinnusókn á milli staða og að þetta styrki og stækki atvinnusvæðið og atvinnusókn landsmanna það hefur verið held ég stefna margra ríkisstjórna á undanförnum árum að það væri eðlilegt að stækka atvinnusvæði á landsbyggðinni og við landsbyggðarþingmenn höfum unnið að því og reynt eftir fremsta megni að þrýsta á samgöngubætur meðal annars á þjóðvegum landsins til þess að byggðirnar eigi betra með að vinna saman og þar af leiðandi fólk auðveldara með að sækja atvinnu á milli svæða það er auðvitað þekkt að mikill ferðakostnaður getur hamlað slíkri þróun og er til þess fallinn að draga úr samkeppnishæfni byggðarlaga um vinnuafl mikill ferðakostnaður vegna atvinnusóknar getur einnig virkað vinnuletjandi hæstvirtur forseti með þeim afleiðingum að menn sjá sér kannski þá frekar hag í því að þiggja atvinnuleysisbætur heldur en sækja vinnu í næsta byggðarlag þar sem kostnaðurinn við atvinnusóknina

þannig að ég held að þessi tillaga sé kannski aldrei brýnni til afgreiðslu í háttvirtu alþingi heldur en einmitt nú þegar við erum að horfa á það að í mörgum byggðarlögum stefnir í atvinnustopp allt að því atvinnubrest leyfi ég mér að segja meðal annars vegna niðurskurðar á fiskaflanum og við þingmenn erum að reyna að

til að takast á við önnur störf menn hafa kallað það mótvægisaðgerðir í einu orði og ég er ekkert að gera lítið úr því en ég vil hins vegar segja það hæstvirtur forseti að ýmislegt í mótvægisaðgerðum hittir ekki inn á þá hópa sem eru að verða verst úti varðandi niðurskurðinn á þorskaflanum og þar tala ég um fiskvinnslufólk til dæmis sjómenn og minni þjónustuaðila sem þjóna útgerð og fiskvinnslu á þessum stöðum þeir verða líka fyrir algerum atvinnubresti við erum að horfa upp á það að sum fyrirtæki eru með áætlanir um það að starfsfólk þeirra verði atvinnulaust í fimm mánuði á þessu ári ég nefni staði eins og þingeyri og húsavík og skyldi ekki muna um á fyrir það fólk sem missir atvinnu á þessu svæði ef slíkt ákvæði sem hér um ræðir væri í lögum og það væri auðveldara fyrir húsvíkinga til dæmis að sækja atvinnu inn til akureyrar ef hún stæði til boða þá fyrir fólk á þingeyri að sækja atvinnu til ísafjarðar ef hún stæði til boða og með góðri útfærslu á þessu ákvæði mætti jafnvel finna því stað yfir sumartímann sem virðist vera sá tími sem menn ætla að hafa fólk atvinnulaust á þessum stöðum sem ég nefndi í fimm mánuði þá gæti fólk jafnvel frá þingeyri sótt atvinnu til suðvesturs eins og áttum hagar á vestfjarðakjálkanum og inn í vesturbyggð eða tálknafjörð ef svo hagaði til þó það sé ekki hægt að hæla fyrri leið fyrir fólk að fara dags daglega það verður að segja hvern hlut eins og hann er þar er yfir fjallvegi að fara þó þeir séu oftast nær greiðfærir yfir sumartímann þá er það ekki eins og málum er háttað hægt að ráðleggja fólki það beinlínis til atvinnusóknar daglega en fólk leitar sér vissulega lausna við það að reyna að halda uppi atvinnu og tekjum þess vegna er það auðvitað á landshlutunum sumum hverjum ég nefni vestfirði norðurland vestra norðurland eystra að hluta til og svo framvegis þaðan sem hefur verið mikil fólksfækkun það er auðvitað vegna þess að fólk unir því ekki að vera atvinnulaust og tekjulaust og leitar út af svæðunum fólk er vant því að hafa atvinnu og vill hafa atvinnu og þess vegna leitar það út af svæðunum við höfum þingmenn allir held ég haft af því miklar áhyggjur hvernig þessi mál hafa verið að þróast á undanförnum árum og meðal annars með tilliti til þess sem boðaður niðurskurður þorskaflans kann að leiða af sér þá held ég að sé enn frekar ástæða til þess að sú tillaga sem þingmenn frjálslynda flokksins flytja hér enn og aftur að þessu sinni um breytingu á lögum um tekjuskatt vegna atvinnusóknar um lengri veg verði tekið hér til afgreiðslu og útfærð þannig að hún gagnist í þessu sambandi ég held að

hæstvirtur forseti heldur en einmitt það að flytja þessa tillögu nú með tilliti til þess að hún fái hraða og málefnalega afgreiðslu og geti þar af leiðandi virkað sem mótvægisaðgerð sem ég held að hún mundi mjög auðveldlega gera ef hún fengist afgreidd sem lög það er ekki eins og hér sé verið að leggja til eitthvert það nýmæli sem hvergi er þekkt í veröldinni þetta er auðvitað þekkt í nágrannalöndum okkar meðal annars í noregi um að menn megi draga kostnað einstaklingar kostnað til atvinnusóknar frá tekjum og við erum þess vegna ekki að brjóta upp á neinu nýmæli sem ekki er hægt að finna nein fyrirmyndir frá

við jafnaðarlega það er skandinavísku þjóðirnar þess vegna vil ég segja hæstvirtur forseti að ég held að það sé enn frekari þörf og ríkari ástæða til að afgreiða þetta mál nú og útfæra það þannig að það megi gagnast meðal annars í þá veru sem ríkisstjórnin hefur verið að leggja ýmislegt í og hefur verið kallað einu nafni mótvægisaðgerðir aðalmótbáran gegn þessu máli er sú að menn hafa stundum sagt að það væri ómögulegt að vera að opna sérstakan frádrátt í skattalögum og menn ættu ekki að vera að flækja skattkerfið og svo framvegis

útfærslur og geta rakið þær fyrir okkur á eftir okkur til upplýsingar svona er þetta mál hæstvirtur forseti og ég tel að við eigum alls ekki að víkjast undan því háttvirtir þingmenn að taka þetta mál til málefnalegrar afgreiðslu

vegna þess að það er ekki verjandi hæstvirtur forseti á sama tíma og við erum að tala fyrir mótvægisaðgerðum og ríkisstjórnin er búin að endurskoða sínar mótvægisaðgerðum til að ná einmitt markvissari árangri til þess fólks sem verður fyrir þessum skaða hér er tillaga sem gæti beinlínis verið sniðin að því að ná sérstaklega til þess fólks sem er að missa atvinnu sína eins og ég benti á áður er hugsanlega hægt að útfæra inn í þetta einhverja lágmarkskílómetrafjölda þannig að þetta hitti enn betur á það þegar fólk þarf raunverulega að sækja atvinnu um langan veg vegna þess að hún er ekki lengur til boða á viðkomandi vinnustöðum þannig að ég legg eindregið til hæstvirtur forseti að

og menn finni því stað hvernig megi útfæra þetta þetta er ekki flókin útfærsla hæstvirtur forseti sönnunarbyrðin er hjá launþeganum sjálfum og síðan eru það skattayfirvöld og skatteftirlitsaðilar sem fara yfir framtöl manna og hvort tekið er mark á því og svo framvegis auðvitað þurfa menn leiðbeiningar um það hvernig eigi að telja þetta fram og hvernig eigi að halda utan um kostnað sem þessu er samfara en ég skora á hæstvirtan fjármálaráðherra að taka þetta mál til gaumgæfilegrar skoðunar með tilliti til þess að ég held að það muni gagnast þjóðfélaginu mjög vel við ríkjandi aðstæður og það sem í